Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wir wollen aber auch, dass wir vorankommen. Deswegen brauchen wir eine Kommission, die Vorschläge auf den Tisch legt und Initiativen startet.

Übrigens möchte ich darauf hinweisen, dass die gesamte Kommission präsent ist ein starkes Zeichen der Geschlossenheit und ein Zeichen, dass die Herren und Damen, die wir vor vier Wochen gewählt haben, arbeiten wollen. Sie wollen an die Arbeit gehen, und wir wollen sie dabei unterstützen.

Wenn Anträge gestellt werden, werden sie diskutiert, und es wird auch darüber abgestimmt. Allerdings haben unsere Rechten leider Gottes deshalb so selten Aufmerksamkeit, weil sie nie konstruktiv arbeiten, sondern immer bei den Destruktiven dabei sind.

Wir reden nämlich über Steuerfragen. Bei Steuerfragen hat nämlich kein EU Kommissionsbeamter formal etwas zu entscheiden, da hat kein Europaparlamentarier formal etwas zu entscheiden, da haben nicht böse Bürokraten in Brüssel formal zu entscheiden, sondern Steuerrecht ist in der Hand der Mitgliedstaaten, von souveränen, eigenständigen Mitgliedstaaten, so wie es ja das Idealbild der Kollegen auf der rechten Seite ist. Ich stelle mir ganz praktisch die Frage Warum gelingt

Liebe Kolleginnen und Kollegen Das Europa, das Sie im Kopf haben, ist schuld daran, dass die Konzerne sich das herausnehmen können, das Farage Europa ist schuld daran, dass diese Konzerne heute keine Steuern zahlen, weil die Mitgliedstaaten nicht in der Lage sind, das Problem zu lösen!

Sie sprechen davon Wir sind Europa! Ich frage mich da auch immer Wer ist denn Wir? Ich schaue mir zum Beispiel die EFDD Fraktion an Da sagen die Grillo Leute Wir brauchen mehr Solidarität bei der Zuwanderung.

Da gibt es Rumänen und Polen in Ihrer Fraktion, die sagen Wir brauchen gleiche Rechte wie die Gründerväter der EU im Westen Europas, und gleichzeitig erleben wir, dass Le Pen sagt Ich will keine Solidarität in diesem Europa, auf diesem Kontinent. Wir haben in Ihrer Fraktion, Herr Zanni, viele Kollegen, die mit Feindbildern arbeiten, gegen Ausländer, gegen Flüchtlinge, gegen Minderheiten, gegen Juden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihr seid nicht das neue Europa, Ihr seid das alte Europa!